Hvala lepa za besedo. Moje vprašanje je, ministru za zdravje namenjeno, v, vezano na problematiko, akutnega pomanjkanja družinskih zdravnikov in vsekakor prosim ministra za ustni odgovor na naslednji seji, kajti to je pereča tematika. Žal bo aktualna, tudi prihodnji mesec. Namreč potem, ko so se zadeve v krajnskem zdravstvenem domu, pred meseci nekako za silo umirile, se, so velike težave nastopile v ljubljanski regiji. Ljubljanski zdravstveni dom, ki je, naš največji zdravstveni zavod za primarno zdravstveno oskrbo in tudi vstopna točka v zdravstveni sistem, že nekaj mesecev odklanja vse nove paciente, na področju zdravstvenega varstva odraslih. Šepa nam torej primarna zdravstvena oskrba in zavarovanim osebam se, tako krati zakonska pravica, da si zberejo zdravnika v breme javnih sredstev, kljub temu da v ta sistem redno vplačujejo prispevke iz svojih plač. Namreč Zdravstveni dom Ljubljana je na svoji spletni strani desetega septembra objavil, obvestilo, da se pač sooča z znatnim pomanjkanjem specialistov, družinske medicine in posledično s prezasedenostjo kapacitet, da so vsi njihovi družinski zdravniki že dosegli oziroma presegli, normativ, tisoč osemsto petindevetdeset glavarinskih količnikov, kot je predviden z aneksom številka ena, in pri katerem lahko zdravniki prenehajo opredeljevati nove paciente. Ob tem je celo direktor zdravstvenega doma izjavil, da lahko svoje zdravnike samo prosi, da vzamejo še kakšnega novega pacienta, in to se dogaja kljub obljubam, ministra, za zdravje, ko se je sprejemal aneks številka ena, da se pacientov ne bo zavračalo, ampak v praksi se žal dogaja ravno to. Zagovornica pacientovih pravic, pri tem seveda tudi opozarja, da tudi ona prejema številne pisne in ustne pritožbe ljudi, ki v Ljubljani in okolici ne uspejo najti osebnega zdravnika. Ljudem se svetuje napotitev h koncesionarju, vendar so te tudi tam, kapacitete tako rekoč že zapolnjene, tako da, sprašujem ministra kako naprej. Namreč, izkazalo se je, da aneks številka ena, je nekako nedomišljen, parcialen ukrep. Tudi aneks številka dva, ki naj bi finančno nadgradil bolj obremenjene zdravstvene time, ne učinkuje. V pripravi je aneks števila tri, za katerega pa tudi dvomim, da bo učinkoval. Zato na vas prenašam, vprašanje jeznih, razočaranih, ljudi, ki pač so v ljubljanski regiji ostali brez zdravnika. Kako, kaj boste storili, da, se situacija popravi?